Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, tout d'abord mes félicitations à Mme McAvan et à la présidence lituanienne pour avoir tenu bon face à une offensive sans précédent du lobby du tabac.

Aujourd'hui, nous devons nous engager pour lutter effectivement contre le tabac.

Cela veut dire lutter contre les artifices de marketing des producteurs. Cela veut dire que la cigarette électronique est un formidable espoir pour sortir de la dépendance du tabac. Cela ne doit pas être un formidable moyen pour les cigarettiers de développer encore leur activité, en particulier vers les jeunes. C'est une question qui concerne la crédibilité et l'honorabilité de ce Parlement. Il est notoire, ici, qu'un parti qui siège a reçu de l'argent de la part du lobby du tabac. C'est publié dans la presse anglaise de ces jours ci.